de nos océans des poubelles. Si nous ne faisons rien, il ne faudra plus demain parler de septième continent plastique, mais d'une planète plastique. C'est pourquoi il faut des mesures ambitieuses, des mesures radicales. Je veux terminer par un mot concernant les mégots de cigarettes. Les gens ignorent que lorsqu'ils fument une cigarette, ils fument le plastique. Nous devons donc demander aux industriels d'en modifier la composition, car les mégots de cigarettes sont de véritables fléaux pour l'environnement.